margir undir sextíu og sjö ára aldri dvelja á stofnunum fyrir aldraða önnur eru á næsta fjárlagaári áætlanir um uppbyggingu deilda fyrir fólk með heilabilun þriðja ef svo er hvar er sú uppbygging fyrirhuguð af því að svo virðist virðulegi forseti sem svo að þeim einstaklingum sem eru yngri en sextíu og sjö ára sem þjást af heilabilun sé að fjölga og ástandið víða um land orðið nokkuð alvarlegt og fer versnandi alla vega er eftirspurn eftir úrræðum orðin meiri en áður en varð vart við skýringin á því er líklega ekki einföld en hluti af henni í sama fjölskylduformin hafa breyst frá því sem áður var og úrræðin færri fyrir fólk sem þjáist yngri af þessum sjúkdómi það er nánast engin sérþjónusta úti á landi fyrir þessa einstaklinga og það á við um bæði heilbrigðis og félagslega þjónustu á mörgum hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu eru sérdeildir fyrir einstaklinga með heilabilun þar sem mögulegt er að skapa það umhverfi og þá ramma sem heilabilaðir þurfa til að hafa eigi þeim að geta liðið sem best en þörfin fyrir úrræði í dreifbýlinu er tilfinnanleg þar eru hvorki til sambýli fyrir fólk sem þjáist af heilabilun einhvers konar lyf né einhver hvíldarúrræði eins og ég gat um að mestu þá er það landsbyggðin sem er illa úti það gengur erfiðlega að útvega fólk í hvíldarinnlagnir á höfuðborgarsvæðinu fyrir fólk sem þjáist af heilabilun og býr úti á landi þar sem það á ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu hjúkrunarheimilin á landsbyggðinni eiga oft erfitt með að taka á móti þessum hópi þar sem byggingarnar henta ekki og of fáir starfsmenn eru miðað við þá þörf sem heilabilaður einstaklingur þarf og ekki til staðar sérhæft starfsfólk í sumum tilfellum auk þess er það fráleitt út af fyrir sig að vista einstakling sem þjáist ungur af heilabilun inni á stofnunum fyrir aldraða einstaklinga sem þurfa annars konar þjónustu heldur en hinir

yngri einstaklinga á vinnumarkaði þess vegna beini ég þeirri fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra til að fá að varpa ljósi á það um hve marga er að ræða og hvaða úrræði eru fyrirhuguð fyrir þennan hóp